Panie Przewodniczący! W rezolucji naszej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów odnotowujemy, że Unia Europejska odpowiada za mniej niż 10 globalnych emisji gazów cieplarnianych i że Unia nie może sama osiągnąć celów porozumienia paryskiego bez udziału największych gospodarek świata. W przegłosowanej wspólnej rezolucji brak jest odniesienia do wykorzystania surowców własnych Unii, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty poprzez na przykład wsparcie technologii czystego węgla, a konkretnie zgazowanie węgla ukierunkowanego na otrzymywanie wodoru jako czystego nośnika energii. Dlatego głosowałem przeciwko tej wspólnej rezolucji.